til þingsályktunar um rannsóknarstofnun um utanríkis og öryggismál frá meiri hluta utanríkismálanefndar í tillögu þessari er lagt til að fela ríkisstjórn íslands að setja á stofn rannsóknarstofnun um utanríkis og öryggismál

alþjóðlegu umhverfi íslands eins og það er kallað og stöðu íslands í umheiminum á undanförnum tveimur áratugum þau áhrif eru óumdeild hrun sovétríkjanna brotthvarf hersins og aðrar þær breytingar sem hafa átt sér stað svo sem aðild íslands að evrópska efnahagssvæðinu og schengen svæðinu víða erlendis þar með talið annars staðar á norðurlöndum starfa rannsóknarstofnanir sem sérhæfa sig í alþjóðamálum og þróun þeirra hérlendis starfaði öryggismálanefnd á árunum nítján hundruð sjötíu og átta til nítján hundruð níutíu og eitt við háskóla íslands starfar alþjóðamálastofnun sem sett var á laggirnar árið nítján hundruð níutíu og hefur hún unnið ágætis starf þá hefur þverfaglegur starfshópur um áhættumat fyrir ísland nýlokið störfum sjálfstæð rannsóknarstofnun um utanríkis og öryggismál getur meðal annars haft hliðsjón af störfum öryggismálanefndar og niðurstöðum áhættumatshópsins meiri hluti utanríkismálanefndar telur að tengsl íslands við alþjóðasamfélagið hafi sjaldan verið jafnmikilvæg einn af lykilþáttum uppbyggingarinnar eftir efnahagshrunið hérlendis er að endurvinna traust á alþjóðavettvangi og eiga náið samstarf við vinaþjóðir meiri hlutinn tekur því undir efni tillögunnar meiri hlutinn leggur til að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi breytingu tillögugreinin orðist svo alþingi ályktar að fela ríkisstjórn íslands að kanna grundvöll þess að setja á stofn sjálfstætt rannsóknarsetur á sviði utanríkis og öryggismála undir þetta nefndarálit rita auk þeirrar sem hér stendur árni þór sigurðsson siv friðleifsdóttir valgerður sverrisdóttir kristinn h gunnarsson og lúðvík bergvinsson